Ich halte es für richtig, was Herr Swoboda schon ausgeführt hat, dass wir ein großes Hearing mit allen Beteiligten machen, wenn die OSZE, also das BDIMR, seinen Bericht vorgelegt hat, und ich halte es deshalb auch für falsch, jetzt, bevor dieser Bericht da ist, hier schon Neuwahlen zu fordern.

Das, glaube ich, ist nicht richtig. Es ist keine Chance für uns, das ist eine Chance für die Menschen in Russland!

Wahlen sind ein wichtiger Gesprächspunkt beim Gipfel. Aber dieser Gipfel kann auch ein Gipfel der Zuversicht werden. Es gibt zwei positive Punkte, die ich kurz erwähnen möchte. Das ist zum einen nach 18 Jahren Verhandlungen der WTO Beitritt, der ja nicht nur Spielregeln klar macht, sondern der auch ein neues Abkommen mit uns erleichtern kann, der einseitige Handelsbeschränkungen, wie es sie gegeben hat, hoffentlich in Zukunft unterbindet und der die Belastungen ausräumen kann, die durch die sibirischen Überflugrechte immer wieder entstanden sind. Der zweite und letzte Punkt, den ich kurz ansprechen will, ist die Frage von Visa und Mobilität.

Das ist eine wirkliche Erleichterung für die Menschen in Polen, aber auch vor allem in Kaliningrad. Die gemeinsamen Schritte, die sie vereinbaren wollen und die gut vorbereitet sind, führen hoffentlich bei gutem Willen beider Staaten dazu, dass es irgendwann diese Regelung für visumfreies Reisen gibt.